Drei ganz kurze Zusatzfragen Erstens Halten Sie es für denkbar, dass noch unter der tschechischen Präsidentschaft neue Kapitel mit Kroatien eröffnet werden? Zweitens Werden Sie noch in diesem Jahr ein Datum für Mazedonien nennen? Drittens Wie sieht der Zeitplan für die Visa Erleichterungen aus?